hæstvirtur forseti það hefur komið fram opinberlega að deilur eru milli ríkis og sveitarfélaga og greiðsluþátttöku þessara aðila í kostnaði vegna lengdrar viðveru fatlaðra grunnskólabarna um er að ræða lengda viðveru í grunnskólum hjá fötluðum börnum tíu til sextán eða átján ára og ágreiningurinn snýst um hvort lengd viðveru falli undir lög um málefni fatlaðra eða almenna þjónustu sveitarfélaga við grunnskólabörn svo virðist sem komin sé upp alger pattstaða og það gengur auðvitað ekki því að á meðan líður fjöldi fatlaðra einstaklinga en opinberlega hefur verið nefnt að um sé að ræða þrjú hundruð sjötíu fatlaða einstaklinga foreldra þeirra og aðstandendur sem þurfa jafnvel að minnka við sig vinnu vegna þessara kerfisdeilna ef svo má kalla það það er auðvitað ólíðandi að deilur milli ríkis og sveitarfélaga bitni með fullum þunga á hundruðum fatlaða grunnskólabarna og foreldrum þeirra ekki er deilt um hvort þörfin sé fyrir hendi heldur um það hvort það sé hlutverk ríkis eða sveitarfélaga að veita þessa þjónustu og síðan hvað hún kostar ef lagaákvæði eru óljós á strax að breyta þeim ríki og sveitarfélög greinir líka á um útgjöldin vegna þessarar þjónustu sem ríkið betur á rúmlega hundrað milljónir en sveitarfélögin meta á nær tvö hundruð milljóna króna ríkið vill setja hámark á greiðslurnar og greiða einungis samanlagt fimmtíu til fimmtíu og fimm milljónir og inni í því er fjörutíu og fimm milljónir króna kostnaður sem þegar er greiddur vegna lengdrar viðveru fatlaðra barna á sjálfseignarstofnunum sem hagsmunasamtök fatlaðra reka eins og lyngás ríkið virðist því einungis vera tilbúið til að leggja fram tíu milljónir af heildarkostnaði á bilinu hundrað til tvö hundruð milljóna sem lengd viðvera tíu til sextán ára fatlaðra barna kostar og auðvitað er um að ræða óskir um enn lengri viðveru eða að minnsta kosti til átján ára aldurs þetta er að mínu viti virðulegi forseti óviðunandi ástand sem verður að leysa og það strax ef þarf að breyta lögunum þá á auðvitað að gera það og ef það eru deilur um það hvað þessi þjónusta kostar og þar ber verulega á milli ríkis og sveitarfélaga í því efni þá hef ég talið að hæstvirtur félagsmálaráðherra ætti að skera úr því með því að fá óvilhallan aðila eins og ríkisendurskoðun eða einhvern sambærilegan aðila til þess að meta með hlutlausum hætti hvað þessi þjónusta kostar og síðan á auðvitað bara að skipta því á milli þessara aðila ríkis og sveitarfélaga þar til komin er niðurstaða í þetta mál það er lagalega hvar þetta á að liggja kostnaðarlega séð en það er óviðunandi virðulegi forseti að þessi kerfisdeila skuli bitna á fötluðum börnum og foreldrum þeirra eða stjórnvöld geta ekki